Mevrouw de Voorzitter, er zijn weinig redenen om te geloven in vooruitgang. De verschrikkingen van oorlog en vervolging in de 20ste eeuw dwingen ook in deze eeuw tot bescheidenheid. Maar op één punt vind ik dat er wel degelijk van vooruitgang gesproken kan worden, dat is het internationale strafrecht.

Geen recht, gesproken door overwinnaars van een oorlog zoals nog van Neurenberg gezegd kon worden, maar door een onafhankelijk internationaal hof. De grootste misdaden kunnen daar berecht worden als de staat waarin ze gepleegd zijn ze zelf, al dan niet met opzet, niet vervolgt. Zo kan na grote wreedheden het rechtsgevoel van de wereld hersteld worden, zo wordt slachtoffers recht gedaan en pas daarna wordt verzoening mogelijk.

Waar wacht Barack Obama nog op? Versterking van het internationale strafhof brengt de wereldorde dichterbij die wij willen, een orde die oorlogsmisdaden niet straffeloos laat, een orde die vrede dichterbij brengt en die is gebaseerd op rechten van mensen, waar ook ter wereld.